Rozmawiając o problemie Bliskiego Wschodu, o relacjach palestyńsko izraelskich, mówimy o trzech niezwykle ważnych problemach i wartościach. Po pierwsze, o prawie Palestyńczyków do samostanowienia. Po drugie, o prawie Izraela do bezpieczeństwa.